Ci preoccupano i numerosi licenziamenti di giornalisti e di editorialisti che credono nella libertà di stampa e l'incarcerazione di molti di essi ci preoccupa, come ci preoccupa la violenza, che su imposizione del governo la polizia ha usato contro manifestanti e passanti e ci sono voci che alcuni poliziotti dopo queste violenze si sono suicidati o si siano dimessi dall'incarico.